Madame la Présidente, notre position ne doit évidemment pas être teintée d'un sentiment anti américain, car pour nous, Européens, les États Unis sont et ont toujours été un partenaire privilégié. Par contre, le contexte politique de l'ère Trump doit éveiller davantage notre vigilance. Trump est sans doute le président américain le plus imprévisible, mais aussi le plus hostile au multilatéralisme, multilatéralisme qui est l'ADN de l'Union européenne.

Aujourd'hui ici, dans cette enceinte, nous ne connaissons pas le mandat qui a été donné à M.

Quels sont les intérêts européens qui ont été défendus dans cet accord?

Nous n'avons pas obtenu, dans ces accords, que les droits de douane sur l'aluminium et sur l'acier puissent être retirés par les Américains. De même, à l'égard de nos partenaires, comme par exemple l'Iran, le Pakistan, la Chine, mais aussi les Palestiniens là non plus, les Européens n'ont pas obtenu de garantie en matière de fiabilité.